Le premier, l'orateur précédent vient de l'évoquer, c'est la façon dont vous évaluez votre soutien à des projets du point de vue des engagements de la conférence de Paris.

Mais, là encore, je crois que nous avons besoin d'avoir des engagements plus précis, car la simple coopération avec les organisations internationales, et notamment l'OCDE, qui est une institution largement bloquée par les autorités américaines, n'est pas, me semble t il, un fil conducteur suffisant pour les autorités